Der Atomdeal ist ein wesentlicher Stabilitätsfaktor in einer Region, in der bereits Millionen Menschen unter bewaffneten Konflikten und Krisen leiden.

Dies zeigt sich angesichts andauernder und gefährlicher Provokationen aus Washington. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind in ihrer Unterstützung des bestehenden Atomdeals einig und geeint. Der 2015 beschlossene Atomdeal hat auch Hoffnungen auf innenpolitische Reformen im Iran geweckt, die sich bisher kaum erfüllt haben.

Zunächst standen bei den Protesten sozioökonomische Themen im Vordergrund, vor allem Preiserhöhungen und die hohe Arbeitslosigkeit.

Bei den Demonstrationen kam es zu Massenverhaftungen, und mindestens 25 Menschen kamen dabei ums Leben.

Ein Umdenkungsprozess innerhalb der gesamten iranischen Führung ist aber dringend erforderlich. Nach der Wiederwahl von Rouhani hat sich aber die Situation der Menschenrechtsverteidiger weiter verschlechtert. Die Repressionen sind erschreckend sehr lange Gefängnisstrafen und offizielle Stellungnahmen, in denen Aktivisten als ausländische Agenten und Verräter verunglimpft werden. Diejenigen, die von Repressionen bedroht sind, engagieren sich für Meinungsfreiheit, für Frauenrechte, für unabhängige Gewerkschaften und gegen die Todesstrafe.

Und auch die Schriftstellerin Golrokh Ebrahmi wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, nur aufgrund von Texten, die die grausame Praxis der Steinigung anprangern. Die EU muss auf allen Wegen, die sie hat, über Menschenrechte zu reden und eine Verbesserung anzumahnen, deutlicher die Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern verstärken.